Jak se ukazuje, tak ten pokrok je velmi křehký a zatčení opozičního vůdce je věc, která by se mohla udát pouze na základě nezpochybnitelných důkazů. Samotná kauza budí velké rozpaky, budí velké otazníky. Mučení spolupracovníků zatčeného lídra opozice, to jsou myslím naprosto nepřípustná jednání. Zambie bude nyní stát před zkouškou své justice, zdali i ona nepodlehla tlaku státní moci, zdali je skutečně nezávislá a nestranná. Je naším bytostným zájmem sledovat tento proces, zdali bude naplňovat veškeré atributy spravedlivého procesu a zdali se Zambie z toho pokroku, který byl konstatován, skutečně nevymkla a nesklouzla do původních kolejí.